Umso mehr freue ich mich über das Ergebnis und habe als Berichterstatter der ALDE meiner Fraktion empfohlen, morgen für das Paket zu stimmen. Die öffentliche Auftragsvergabe wird damit moderner, einfacher und transparenter. Die komplizierten EU weiten Verfahren werden unbürokratischer und mittelstandsfreundlicher. Der europäische Binnenmarkt wird deutlich enger zusammenwachsen zum Vorteil von Steuerzahlern, von Unternehmen, aber auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Bei den neuen Vorschiften für die Inhouse Vergabe und interkommunale Zusammenarbeit ist uns der schwierige Spagat gelungen, bewährte kommunale Strukturen zu erhalten und gleichzeitig Wettbewerbsverzerrungen zu begrenzen. Eine vermeintliche Zwangsprivatisierung von Dienstleistungen wie der Wasserversorgung oder Rettungsdiensten war nie Ziel der Reform.